În intervenția mea mă voi referi la raportul referitor la recomandările Parlamentului privind negocierile dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan în vederea încheierii unui acord de asociere. Subliniez importanța cooperării dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan pentru diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu energie a Uniunii Europene. Salut declarația comună privind furnizarea de gaz semnată în ianuarie 2011 la Baku de către președintele Comisiei Europene și președintele Azerbaidjanului ca etapă importantă în realizarea coridorului sudic al gazelor.

Solicităm Uniunii să ofere asistență tehnică Azerbaidjanului pentru utilizarea surselor regenerabile de energie și pentru promovarea eficienței energetice. În final, salut progresul înregistrat de Azerbaidjan în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informațiilor, în special în ceea ce privește guvernarea electronică, sporind astfel transparența administrației publice și ajutând la combaterea corupției.